Signora Presidente, onorevoli colleghi, la lotta al riciclaggio costituisce una priorità per contrastare le più gravi forme di criminalità transnazionale e per proteggere l'economia europea da pericolose distorsioni, che possono minare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni bancarie e

Un sistema che richiede uno scambio informativo, una stretta cooperazione interdisciplinare tra le autorità di regolamentazione del sistema bancario e le autorità di polizia e giudiziarie e, ancora, il coordinamento transnazionale fra tutti gli attori di contrasto.

nonché il regolamento che rafforza la competenza dell'Autorità bancaria europea nella supervisione antiriciclaggio. Occorre però vigilare sulla corretta e tempestiva attuazione di tali strumenti e occorre continuare a lavorare per promuovere una più stretta cooperazione tra le autorità di regolamentazione del settore bancario, a livello europeo e nazionale, e le autorità giudiziarie degli Stati membri.